Die heute vorgestellte Agenda für neue Kompetenzen findet meine Zustimmung, denn sie legt den Schwerpunkt auf die am Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen. Wohlstand und Sicherung unserer sozialen Errungenschaften basieren auf dem Können und dem Know how von uns allen. Europaweite Anerkennung von Kompetenzen und ein einheitliches Verständnis von Qualifikationen sind für ein offenes Europa mit einem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt von allergrößter Wichtigkeit. Wir müssen darauf achten, dass es eine bessere Durchlässigkeit von akademischer und beruflicher Bildung gibt.

Ich finde es richtig, dass die Kommission die duale Ausbildung stärken will. Um das zu erreichen, bietet sich aus meiner Sicht der Austausch von best practice Modellen an, bei denen die Sozialpartner eingebunden werden müssen. Aber ich mahne auch Erfolgreiche Bildung kann niemand garantieren, und bessere Bildung führt nicht automatisch zu einem sicheren Arbeitsplatz. Der Bildungsauftrag für die Primärbildung liegt beim Staat. Ich finde, Unternehmen und Gesellschaft können eine gute, vom Staat bereitzustellende Grundausbildung erwarten, die genügend Raum für die zweite Chance lässt und Menschen auf ihrem Bildungsweg mitnimmt und nicht im Stich lässt. Auf einer soliden Primärbildung sollen dann Unternehmen und sekundäre Bildungsträger aufbauen können. Frau Kommissarin!